Dober dan vsem skupaj prisotnim, še posebej ministrom, ki so tukaj prisotni, pa še seveda moj minister Šabeder, ki ga sprašujem v zvezi z zdravniki, z delom zdravnikov v Sloveniji. uvodoma pa bi vseeno malo, če lahko repliciram gospe Muršičevi s prejšnjega vprašanja ministrici za delo. Imeli so svojo ministrico, lahko bi jo njo spraševala. Govorila je o tistih invalidih, ki so težko, ki imajo male dohodke. V zakonu je opozicija predlagala, tam ste nasprotovali, ste bili proti temu zakonu tako, da ne ne ne gre mi v glavo - sprašujete to, delate pa drugače. Toliko za uvod, pa brez zamere. Ministrstvo nam je januarja dva devetnajst poslalo evidenco delovnih ur za šest tisoč štiristo tri zdravnike. Prvi na lestvici naj bi imel opravljenih štiristo petdeset ur. Govorim za mesec januar, imam podatke. To pomeni, da je delal štirinajst ur pa pol na dan. Mislim, da halo. To mislim, da se nekdo malo dela norca. Mogoče pa. Navadni smrtniki smo utrujeni, če delamo štirideset ur na teden. Vsi vemo, da nihče ampak res nihče, ne more delati toliko, kot kažejo evidence. Upam, da je Inšpektorat za delo seznanjen s temi evidencami. Gre za hude delovne kršitve, delovnopravne kršitve. Več kot dva tisoč zdravnikov naj bi imelo več kot dvesto ur. Če bil bilo res temu tako, ne bi imeli čakalnih vrst. Zdi se kot, da smo da so zdravniki v naši Sloveniji edini v tej državi, ki res kaj delajo. Zdravniki se pogosto pritožujejo tudi, da so preobremenjeni - če so utrujeni, naj počivajo, saj celo nekateri bi imeli kar šestdeset dni dopusta. Ampak utrujeni so samo takrat, ko delajo v javnem sektorju. Prepričan sem, da ni zdravnika, ki bi v zasebni ambulanti jamral, da je preutrujen. S tem, ko delajo pri zasebnikih, sami sebe postavljajo na laž o preobremenjenosti. Zanima me, koliko zdravnikov ima sklenjeno delovno razmerje z enim javnim zdravstvenim zavodom in poleg tega še pogodbo za dopolnilno delovno razmerje? S katerimi organizacijami imajo sklenjeno pogodbo za dopolnilno delovno razmerje? Govorim o podjemnih pogodbah. Na UKC Ljubljana naj bi imelo od osemsto trideset zdravnikov specialistov kar sedem sto petdeset kar sedemsto petdeset soglasje za delo zunaj matične ustanove. Koliko zdravnikov ima v Sloveniji soglasje za delo zunaj matične ustanove? Za katere organizacije sploh delajo? Pojavljajo se tudi očitki, da številni zdravniki pri med delovnim časom v javnem sektorju delajo pri privatnikih. S tem podaljšujejo čakalne dobe, hkrati pa se vse več ljudi odloči za obisk pri zasebnikih, kar je spet voda na mlin - njim seveda. Kdo nadzoruje zdravnike med delovnim časom v javnih zavodih? To pa še ni vse, poleg tristo ur so zdravniki delovnih ur, so zdravniki zaposleni še na fakultetah, na inštitutih, pa predavajo na pri farmacevtih pa obiskujejo tudi lepe otoke po svetu.